Yo tuve que aceptarlo cuando la organización terrorista ETA asesinó a mi hermano y a su mujer. Desde entonces, defiendo los derechos de todas las víctimas. No importa si los que disparan lo hacen en nombre de un llamado Estado Islámico o de un Estado independiente vasco. Para mí, no hay Dios ni tierra que valgan la vida de un inocente. Dice la Ley española de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que las víctimas deben ser reconocidas como símbolo de la defensa del Estado democrático frente a la amenaza terrorista, y la Ley en España no se refiere solo a medidas materiales, sino también morales. El terrorismo golpea en todos los Estados de la Unión. Pero no todos los Estados tienen leyes de apoyo a las víctimas por ello, se hace indispensable una Directiva europea de protección a las víctimas del terrorismo. Las necesidades de las víctimas se resumen en cuatro derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria y a la dignidad. Y la memoria es muy importante, para que nadie pretenda convertir en héroe a un terrorista. Aprovecho para decir aquí que sigo sin entender por qué el Grupo Popular Europeo es el único que propone una y otra vez una Resolución sobre víctimas del terrorismo, la cual sigue siendo rechazada en la Conferencia de Presidentes por todos los grupos excepto el ECR. Con esta Resolución solo queremos dar un primer paso. ¿Acaso las víctimas del terrorismo no merecen una Directiva apoyada por el Parlamento, la Comisión y el Consejo, que nos permita pasar de las palabras y las lágrimas a los hechos, que nos obligue a proteger y ayudar a los más sacrificados por el terrorismo, que son las víctimas? Señora Comisaria, ¿para cuándo una fecha para esta Directiva?